Hvala lepa za besedo, lep pozdrav, čisto vsem! Torej danes se pogovarjamo o še eni preiskovalki, ki jo ustanavljamo. Kot slišimo, bo, je to druga od treh, torej še tretja se obeta in očitno bomo veliko preiskovali, veliko energije vložili v to, da ugotovimo, ali je bilo narejeno kaj narobe ali ni bilo narejeno kaj narobe, predvsem pa, kdo je kriv, ne, Kaj bomo potem s tem naredili, je pa drugo vprašanje. Če se oprem na izkušnje iz preteklosti, kaj prav pretirano pametnega se bojim, da ne, ampak upam, da bo, da bodo te tri preiskovalke oziroma dve, razlika, torej bo, bodo neka izjema v tem smislu. Preiskovalka, s katero se ukvarjamo zdaj, torej v tem trenutku, je neka kombinacija dveh elementov oziroma dveh oblik, preiskovalk. Na eni strani gre za nadzorno preiskavo, kjer ugotavljamo, ali je prišlo do, do takih odmikov, od, zakonodaje in od zaželenega ravnanja v naši družbi, v našem političnem sistemu na eni strani in pa zakonodajna preiskava, ki pa ima bolj v ospredju željo po tem, da kadar nekaj ugotovimo, potem te anomalije, ta odstopanja tudi, s popravki, z zakonodajo oziroma drugih aktov odpravimo in preprečimo, da bi do takih, odmikov prihajalo tudi, v prihodnje. jaz upam, da bo ta preiskava, imela predvsem ta drugi, rezultat, torej da bo dala poudarek na na to zakonodajnost, da potem, tudi kot politični sistem dodatno dozorimo, ker očitno nam ta pravni okvir, ki ga imamo v tem trenutku na voljo, ne zadošča, da bi nas, dovolj učinkovito usmerjal, da ne bi potem delali, raznoraznih napak, tukaj zdaj govorim zelo na splošno. Je pa preiskava, oziroma, vsebina preiskave pa kar konkretna. Zato da jo dobro razumemo, moramo tudi, se vrniti nekoliko nazaj v čas, v prejšnji mandat, kjer je bila na tapeti, Nova NKBM, in tudi v potem preiskavi bila ena redkih, kjer so ki je ki je bila zaključena, ki je prišla do nekih, zaključkov. In če gremo brat te zaključke, ugotovimo zelo zanimive reči, med katerimi je tudi dejstvo, da posamezni predstavniki, te banke, niso bili ravno pretirano navdušeni nad tem, da bi, izgubljali ali pa namenjali svoj čas, tudi državnemu zboru z raznimi neprijetnimi, vprašanji oziroma odgovori na neprijetna vprašanja. In, zato je bilo priporočilo, da se naj ta preiskava nadaljuje tudi v novem sklicu državnega zbora. In tukaj smo, tako da deloma nadaljujemo tisto, kar v prejšnjem mandatu ni moglo biti s pričo različnih, okoliščin ali pa, lahko rečemo, tudi manevrov ali pa izogibanj nekaterih, zaključeno, deloma pa so nastale neke nove okoliščine, ki ravno tako terjajo neko zelo poglobljeno presojo. In, jaz bom med tistimi, ki bo zelo vesel, če bomo ugotovili, da je vse okej, ali bo tako ali ne pa bo pokazal, predvsem čas in zlasti dejstva. Dejstvo je, da je tudi, materija, s katero se danes ukvarjamo, v javnem interesu. Sem prepričan, da je javnost zelo močno zanima, kaj se je dogajalo in kaj se dogaja znotraj volilnih, kampanj, kako se financirajo, politične stranke v Sloveniji ali so aktivnosti, ki potekajo, tudi preko meja, ali so te aktivnosti take, da so ustrezne in primerne ali ne, in v kolikor niso, je potem potrebno potegniti določene, posledice in ukrepe. Zdaj slišali smo tudi, veliko okoli tega, da je zakonodajno-pravna služba izrazila določene pomisleke nad, podlago, ki, jo imamo pred sabo glede izvedbe te preiskovalne, te preiskovalke. Tukaj moram, zelo jasno povedati, in to ni nobena skrivnost, to verjamem, da, vsi vemo, da ima računsko sodišče svoje pristojnosti, da imata policija in tožilstvo svoje pristojnosti in, v sistemu, kjer delujemo, torej v parlamentarni demokraciji, tudi gledano mednarodno primerjalno, je tako, da nobena preiskovalna komisija z vidika pristojnosti ne sme in ne more posegati v pristojnost nekega drugega organa, zlasti če gre za neko drugo vejo oblasti, in tudi v tem primeru tudi danes, tudi pri tej preiskavi, ne bo šlo za nič drugače kot samo za to, da bo preiskovalna komisija preiskovala oziroma obravnavala in ugotavljala, in verjamem tudi ugotovila, politično odgovornost. Torej, politična odgovornost pa kot nekaj zelo, bom rekel, osnoven koncept znotraj demokracije, a se ugotavlja na, na dva načina, eden je s preiskovalno komisijo znotraj te hiše, drugo je pa, posledica ali pa tudi motivacija dodatna izven te hiše, torej, sama javnost. mehanizem je zelo preprost in verjamem, da bomo v tem smislu, prišli do do nekih ciljev, do ciljev oziroma do nekih zaključkov, ki bodo koristni za naš politični sistem. No, v nasprotnem nismo naredili, kaj veliko. In če se vrnem nazaj na na javni interes, torej volitve so tisti trenutek, ko se, vsak, politični sistem nekoliko zamaje, lahko se pa tudi resno zamaje in zato je pomembno, da potekajo brez kančka, brez sence, vsakršnega dvoma v to, da je bilo vse narejeno tako, kot mora biti. v nasprotnem, vse te stvari, ki se ne bi smele dogajati, mečejo senco na te volitve in mečejo senco predvsem na legitimnost, volitev, in če naredimo korak naprej še na suverenost same države, česar si pa mislim, da ne sme nihče, privoščiti niti pomisliti ne sme na na kaj takega. Nadaljeval bi samo še s tem, da, smo v preteklih mesecih veliko brali v medijih raznorazne navedbe. Z zelo veliko pričakovanja smo tudi čakali na odziv posameznih institucij in me veseli, da bomo lahko znotraj tega procesa vse te argumente dali na mizo, jih pretehtali in ugotovili, ali je bilo kaj narobe. In v kolikor je bilo narobe, nas čaka še težja naloga, da, državni zbor kot, najvišja inštanca v tem smislu, potegne določene, odločitve oziroma sprejme določene akte, ki bodo v prihodnje kategorično, onemogočili, da kakršnihkoli zlorab v tem smislu, zlorab v smislu tega, da, najedajo legitimnost, volitev kot take, takih in tudi našega, političnega sistema, navsezadnje tudi ugled državnega zbora, na katerem moramo čisto vsi še zelo veliko delati, skratka, da bi imeli na to, vpliv. Hvala lepa.